Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia intera è flagellata ormai da settimane da eventi meteorologici che stanno mettendo a rischio la tenuta stessa del paese. Purtroppo non si tratta più di eventi straordinari ma la regolarità e la continuità di quanto sta succedendo è drammaticamente preoccupante. Il cambiamento climatico ci mette di fronte alle nostre responsabilità ma non possiamo dare tutta la colpa al cambiamento climatico, dobbiamo essere in grado di fare di più e meglio. Vite umane, attività economiche e produttive, beni artistici e culturali di valore inestimabile siamo di fronte a un fenomeno che colpisce il nostro paese con una durezza senza precedenti. Nell'immediato il governo italiano ha creato per Venezia e i comuni del Polesine una zona economica speciale, in armonia con le norme europee e dimostrando sinergia tra le Istituzioni. Anche l'Europa, però, dovrà fare la sua parte, anche tramite l'attivazione degli strumenti più urgenti a disposizione, come per esempio il Fondo di solidarietà che venne attivato nel 2012 per l'Emilia Romagna. Ma la risposta emergenziale non basta. Oggi serve una vera strategia europea per prendersi cura dei nostri territori più fragili, un piano straordinario contro il dissesto idrogeologico, per l'ammodernamento delle infrastrutture, per mettere in sicurezza tutti i nostri cittadini e per preservare il patrimonio artistico europeo. Vorrei infine che fosse ricordato uno dei simboli di quest'Europa così fragile, la città di Venezia, che da secoli sconfigge l'impossibile costruita sul mare e resa unica nella sua bellezza. Venezia potrà essere, se lo vorremo, il simbolo di una rinascita europea basata sulla sicurezza e sulla sostenibilità, che sappia difenderci dagli effetti negativi del cambiamento climatico e che metta in pratica tutte le azioni necessarie per invertire la rotta e bloccare definitivamente la degenerazione ambientale in atto. Se l'Italia e l'Europa saranno in grado di salvare Venezia, questo sarà il simbolo di un'Europa che può farcela, superando ostacoli enormi, e saperlo fare poi insieme sarà un bel messaggio che diamo al mondo.